De EIB is een Europese investeringsbank.

Als we die in het gedrang brengen, dan brengen we ook de leningen in gevaar waarmee wij die projecten kunnen financieren.

Het is alsof de Europese Investeringsbank enkel en alleen moet investeren in regio's en landen die het economisch minder goed doen.